hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og þrjú um ábyrgðarsjóð launa en efni frumvarpsins er tvíþætt í fyrsta lagi tengist efni frumvarpsins frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex á undanförnum árum hefur ábyrgðasjóður launa ekki getað staðið undir skuldbindingum sínum samkvæmt lögunum enda hefur útstreymi úr honum verið nokkuð meira en áætlað var við setningu laganna árið tvö þúsund og þrjú

enda þótt teikn séu á lofti um að hámarki hafi verið náð í útgjöldum sjóðsins þykir ljóst að hækka verði gjaldið vegna þessarar stöðu verði gjaldinu haldið óbreyttu eru horfur á að halli sjóðsins haldi áfram að aukast þrátt fyrir að dregið hafi úr útgjöldum hans það sem af er árinu tvö þúsund og fimm þegar miðað er við að árleg útgjöld sjóðsins nemi um fimm hundruð milljóna króna má ætla að halli hans verði um einn komma einn milljarður króna í árslok tvö þúsund og sex og tæpir tveir komma tveir milljarðar króna í árslok tvö þúsund og ellefu að óbreyttu gjaldi í þessu ljósi hæstvirtur forseti er lagt til að ábyrgðargjaldið sem ætlað er til að fjármagna ábyrgðarsjóð launa verði hækkað hefur náðst samkomulag við atvinnurekendur um að gjaldið verði hækkað úr núll komma núll fjögur prósent í núll komma eitt prósent af gjaldstofni frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og sex verði það samþykkt á alþingi verði atvinnugjaldið hækkað í núll komma eitt prósent eins og frumvarpið gerir ráð fyrir og árleg útgjöld ábyrgðasjóð verði um fimm hundruð milljóna króna er gert ráð fyrir að jafnvægi verði náð í rekstri sjóðsins árið tvö þúsund og ellefu í öðru lagi er lögð til breyting á heimild aðila máls til að kæra ákvarðanir ábyrgðasjóð launa til félagsmálaráðuneytis skipulag íslenskrar stjórnsýslu gerir almennt ráð fyrir tveimur stigum þar sem fyrir hendi eru lægra sett stjórnvöld sem oftast eru stofnanir sem fara með framkvæmd tiltekinna málefna í umboði ráðherra er þá litið á ráðherra sem æðra stjórnvald á því sviði í því skyni að auka réttaröryggi almennings er gert ráð fyrir að heimilt sé að kæra ákvarðanir til lægra setts stjórnvalds til æðra setts sem er þó skylt að taka ákvörðunina til endurskoðunar í gildandi lögum virðist sem miðað sé við þrjú stjórnsýslustig í þessu tilviki því gert er ráð fyrir málskoti til stjórnar sjóðsins áður en heimilt er að kæra ákvörðun til félagsmálaráðuneytisins hins vegar þykir það samræmast betur skipulagi íslenskrar stjórnsýslu að ákvarðanir ábyrgðasjóðsins sem teknar eru á grundvelli laganna séu teknar í umboði stjórnar ábyrgðasjóð launa sem síðan eru þá kæranlegar beint til félagsmálaráðuneytis varsla ábyrgðasjóð launa er á ábyrgð stjórnar sjóðsins en stjórnin hefur gert þjónustusamning við vinnumálastofnun um daglega umsýslu fyrir sjóðinn annast því starfsfólk stofnunarinnar að jafnaði afgreiðslu umsókna í umboði stjórnar ábyrgðasjóð launa þegar upp koma mál sem talin eru þarfnast nánari skoðunar er gert ráð fyrir að starfsmennirnir leggi þau mál fyrir stjórn sjóðsins sem tekur þá ákvörðun um hvernig málið skuli afgreitt þrátt fyrir að einstakar umsóknir hljóti þannig umfjöllun stjórnar sjóðsins verða öll mál afgreidd á sama stjórnsýslustigi er þá litið svo á að ákvörðun hafi verið tekin af stjórnvaldinu það er ábyrgðasjóður launa hvort sem málið hefur hlotið umfjöllun stjórnar eða eingöngu starfsmanna í reynd hefur framkvæmd laganna hæstvirtur forseti verið með þessum hætti og er breytingartillaga þessi gerð í því skyni að treysta og skýra framkvæmdina og tryggja réttaröryggi þeirra sem þurfa að leita til ábyrgðasjóðsins hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félagsmálanefndar